Hvala, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav. Kadar počnemo pomembne stvari, je mogoče dobro, da nekoliko pogledamo, kaj se je dogajalo v zgodovini. Samo sem si vzel čas in sem, kolikor so pač podatki trenutno dostopni, pogledal leto dvaindevetdeset in tudi z velikim zanimanjem bral zapisnik razprave v tem parlamentu leta tisoč devetsto osemindevetdeset. Moje razumevanje leta dvaindevetdeset, pa ne trdim, da je edino pravilno, mogoče ima kdo tudi drugačno, kar seveda spoštujem in sprejemam, je naslednje. Leta dvaindevetdeset so ugotovili to, kar tudi sedaj imam občutek, da denarja za kvalitetno zdravstvo, za kvalitetno zdravstveno uslugo, ki jo kot državljanke in državljani, kot Slovenke in Slovenci, potrebujemo, je premalo. To je bila prva ugotovitev. Druga ugotovitev, ki po mojem sicer ni čisto dobra, je pa, da naj vsak vsak nekdo plača na način, da občuti, da je zdravstven sistem drag, da ne bo tega lažnega občutka. Namreč, ko ljudje dobijo bruto plačo, ampak jo občutijo kot neto, ne, včasih občutek, kakor da ni zelo veliko denarja angažiranega v zdravstvo. In takrat vsaj nekateri so trdili, da v kolikor se bo mesečno videlo, kolikor je potrebno za zdravstvo namenjati, bo mogoče tudi odnos pacient in pacientk do zdravstva nekoliko bolj spoštljiv in uporaba zdravstvenih storitev nekoliko bolj previdna. To recimo je bila en, je bilo eno od mojega, od mojih razumevanj. In takrat je potem prišlo do tega dopolnilnega zavarovanja. Leta osemindevetdeset je v nekaj konfuzni razpravi, kjer je vlada ves čas spreminjala stališče - mimogrede, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, res vam priporočam, preberite vsaj magnetogram tiste seje - je potem prišlo znotraj te razprave do, za moje pojme, izjemno napačnega razumevanja. In to je, da je potrebno en del zbiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja proč, res dokončno privatizirati. Kje je tista težava, ker verjamem, da tiste nas, ki bomo danes pritisnili na gumb, da je potrebno to lažno obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukiniti, kaj je tisto, kar v bistvu nas najbolj moti. Moti nas ta lažni občutek, da če financiraš zdravstvo tudi preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da dobiš nekaj več, da dobiš kakšno dodatno uslugo, da dobiš kje kakšno hitrejšo uslugo, možnost nekoliko boljše usluge, ampak to v resnici ni res. Danes se vsi zavedamo, da funkcionalno je dopolnilno zdravstveno zavarovanje samo del obveznega. Posameznik si ne more privoščiti, da ga nima. Če doživi nesrečo, če doživi težko bolezen, pa če ni preveč finančno močan, kaj se mu zgodi? Mora doplačevati, mora doplačevati z denarjem, ki ga verjetno tudi nima. In iz tega stališča je funkcionalno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v resnici en del obveznega, ampak se je iskal način. Torej, kaj mi danes počnemo. Počnemo nekaj, kar so tudi dobronamerno že tudi nekatere prejšnje vlade, koalicije poskušale. Ampak, a veste, zakaj se je zalomilo? Na koncu ni bilo na voljo šestinštirideset glasov. In tega me je danes strah, ko poslušam razpravo mojih predhodnikov, dobronamerno razpravo, da tisti, ki verjamemo, da je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti, ker je škodljivo, daje lažje lažno upanje, da se medsebojno spopadamo. Teh razprav je mene strah zato, ker se lahko zgodi, da potem še nekdo manj pritisnil na gumb, pa nismo povsem prepričani, ali v tem trenutku imamo zadosti glasov. Je pa res pomembno, da končno naredimo ta korak, da priznamo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavajanje , ker po svoji funkciji mora biti kot obvezno. Socialni demokrati smo predlagali sicer neko dodatno rešitev, pa da takoj povem, je naš pogled, ki je samo eden od možnih pogledov, kako vzpostaviti solidarnostno lestvico. Pripravljeni smo tudi drugačno sprejeti. Mi smo pripravljeni, da se ne obmetavamo, kdo je kdaj kaj predlagal, kdo je glasoval za ali proti, ker je to tako pomemben sistem, ampak smo pokazali to dodatno lestvico samo zato, da se vidi način razmišljanja. Jaz državnemu sekretarju, tudi ministru, povsem zaupam, ko govori, da ima resen namen, da pridejo s celovito reformo, težava je pa v nekje drugje, da tudi nekateri drugi ministri, nekateri drugi državni sekretarji, ste imeli resen namen. Jaz nisem dvomil v namen gospe Milojke, pa tudi koga pred tem, ampak v resnici tako zahtevno materijo ne morete napisati sami in imate opravka s povsem isto administracijo ali enako, ki je onemogočila vašim predhodnikom, da naredite to, kar ste nam s tem obljubili. Zato je tako zelo pomembno, da danes naredimo korak naprej. Torej, dovolite še enkrat povzetek. Trenutna oblika zdravstvenega zavarovanja je zavajanje, našo razumevanje solidarnosti pomeni, da mora prispevati vsak, v skladu s svojimi zmožnostmi. Jaz ne govorim o tem, spoštovane poslanke in poslanci, da sem proti zasebnemu zavarovanju, ampak naj bo to takšno zavarovanje, ki prinese nekaj več, osnovne usluge, ki jih kot državljanke in državljani potrebujemo, pa morajo biti urejene preko osnovnega zdravstvenega zavarovanje zato, ker si ljudje ne zmorejo financirati dodatnega, dodatnega, dodatnega. Zato je pomembno, da osnovne usluge, ki omogočajo, da je dostop do kvalitetne zdravstvene storitve v Sloveniji pravica, ne pravica, ki izvira iz finančne moči posameznika, ampak iz pravice, zato ker si človek, da ta pravica tudi ostane. Jaz vam obljubim, da ne jaz, ne moja ne naša poslanska skupina, danes, ne bo zahajala v medsebojne konfrontacije, zato ker me je strah, da ne bomo dobili dovolj glasov, da naredimo odločilni korak. Če danes pa ne tega ne naredimo, a mislite, da bomo to uspeli narediti čez mesec, dva ali tri? Danes imamo možnost, okno priložnosti odprto, pritiski, da se to ne sprejme, so izjemni, katerikoli časopis odprete, poglejte, kakšni so članki, poglejte novice na elektronskih medijih. Interes, da uredimo stvari, je samo pri nas, interes, da se stvari ne uredijo, je pa zelo močan tam, kjer trenutno desetine milijonov denarjev, ki ga mi financiramo, ostaja v obliki dobička, pa druge dejavnosti. Hvala vam.